Monsieur le Président, je suis toujours très sensible lorsque votre générosité vous amène à me redonner la parole mais j'ai pris position sur les questions qui relèvent de la responsabilité américaine j'ai dit deux ou trois phrases.